Členský stát NATO, náš vojenský spojenec, se dopouští násilí vůči kurdské národnostní menšině na svém území i vůči Kurdům na cizím území, v Sýrii a Iráku.

Vyžaduje však i schopnost odpovědět na otázku, zda je brutální porušování lidských práv ze strany Turecka akceptovatelné za cenu oslabení vojenského spojenectví.

Jsou to spojenci našich amerických spojenců.